Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Dober večer, prav lep pozdrav vsem skupaj! Spoštovani gospod minister! Kot veste, smo bili letos priča neljubim zapletom z zahtevo medijev za razkritje vsebine sporazuma o prenehanju delovnega razmerja na mestu predsednice uprave Slovenskega državnega holdinga. Kasneje se je izkazalo, da so imeli mediji prav, in da se je po odstopu s funkcije predsednice uprave SDH bivša predsednica dogovorila, da lahko ostane zaposlena v SDH, najpozneje do konca dva dvajset in da je obdržala plačo ki jo prejemala na vodstvenem položaju za praktično skoraj nič dela. Slednja je sicer po javnem pritisku zapustila SDH in se zaposlila v podjetju GENena. V čigavi lasti je že družba GENena? Zelo na mestu vprašanje. SDH o o omenjenih informacij medijem ni želel posredovati, ker so bili zahtevani podatki opredeljeni kot poslovna skrivnost, toda informacijska pooblaščenka je kot pritožbeni organ odločila, da gre za porabo javnih sredstev, kar predstavlja javni podatek, in da so na SDH kot poslovno skrivnost označili podatke, ki bi morali biti javni. A navedena sporna praksa SDH ni edino. Nekaj podobnega se je zgodilo tudi družbi Telekom. Že ob koncu leta dva osemnajst smo bili soočeni z nasprotovanji SDH za za razkritje različnih svetovalnih pogodb, s slednjimi prav gotovo ni nič narobe, saj se zavedam, da je opravljanje kapitalskih naložb države v v gospodarskih družbah, ki posluje na mednarodnih trgih, da je potrebno pridobiti določene analize, vendar popolnoma logično je, da rezultati omenjenih analiz in specifične podrobnosti opravljenih postopkov SDH ta obravnava kot poslovno skrivnost in jih naj ne razkriva v času sklepanja poslov. Ni pa razumljivo in po moji oceni v nasprotju z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja, da SDH ne razkriva samih pogodb o pripravi analiz in svetovanju pri postopkih prodaje, seveda po opravljenem oziroma sklenjenem poslu. Zato spoštovani minister vas sprašujem: Ali ste mogoče razmišljali, da bi pristopili k spremembam zakona, ki ureja delovanje SDH, vezano na dajanje informacij javnega značaja?